Querido colega, en realidad, a lo que yo me refería —y usted no me ha debido de escuchar bien— era a la estrategia de seguridad de la Unión Europea y a su programa de Estocolmo. En realidad, usted utiliza la lengua de Goethe y yo utilizo la lengua de Cervantes, y tenemos intérpretes, pero, a pesar de ello, no nos podemos comunicar. ¿Por qué? No nos podemos comunicar porque usted habla de impresiones y yo hablo de experiencias.